Gospodine predsjedniče, želim podržati oba izvješća zato što vrlo jasno govore o važnosti kohezijske politike koja je izraz solidarnosti unutar Europske unije, ali i više toga šansa za razvoj svih onih područja koja trebaju novac od onih koja ga imaju više, i naravno želim posebno naglasiti važnost u ovim izvještajima koji govore napokon o ulozi lokalne i regionalne samouprave. Imao sam prilike realizirati na stotine europskih programa i svjestan sam i znam jako dobro koliko je važno da upravo lokalne i regionalne samouprave imaju odlučujuću ulogu u realizaciji tih programa. I zato, financijski miks o kojemu govorimo ovdje u financiranju raznih projekata sigurno je nešto što je iznimno bitno, ali tko će odlučivati o tome da tehnička pomoć, bespovratna sredstva plus sredstva iz Europske investicijske banke ili iz EFSI fonda ili, ne daj Bože, od privatnog sektora budu povezani u realizaciji nekog projekta. To je vrlo kompliciran proces, ali mislim da trebamo biti hrabri i da trebamo nastaviti upravo na tom putu.